al tiempo que se penalizan prácticas soberanas como el autoconsumo.

¿Qué medidas adoptará la Comisión Europea para evitar que algunos Gobiernos dejen en papel mojado sus orientaciones o buenos deseos sobre las energías renovables, tal y como está sucediendo ahora?